Las autoridades competentes de Suecia han comunicado al presidente la elección del señor Sellström como diputado al Parlamento Europeo en sustitución del señor Adaktusson, con efectos a partir del 3 de octubre del presente